Domnule președinte, România a securizat frontierele și și a îndeplinit angajamentul luat prin tratatul de aderare. A cheltuit peste un miliard de euro din bani proprii și din facilitatea Schengen, sub conducerea unui concert franco german. Frontiera românească este mult mai securizată decât alte frontiere externe ca, de exemplu, a Franței, în sud, pe Marea Mediterană. Din păcate, acest lucru s a întâmplat în 2011. Îndeplineam toate condițiile. Nu am fost acceptați în Schengen și nici ulterior.

Eu cred că această situație trebuie abordată diferit.

Și acuma sunt astfel de lucruri legile justiției sunt atacate în Parlament. Aceste lucruri trebuie tratate separat și cer Comisiei să facă acest lucru. Dar Schengen trebuie tratat, de asemenea, separat. Eu cred că aderarea pe aeroporturi e un lucru de bun simț în acest moment.